Monsieur le Président, nous ne pouvons pas laisser l'Europe être envahie par de l'acier produit à bas coût, sans respect des normes sociales et environnementales, qui ne respectent pas l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas tellement la Chine, c'est plutôt le Brésil et d'autres pays qui contournent les lois anti dumping européen qu'évoquait Madame la Commissaire tout à l'heure, car les lois anti dumping sont contournées par l'importation de ce qu'on appelle des brames, qui sont en fait des blocs d'acier. Ce sont des produits non finis, qui ne sont l'objet d'aucune taxe lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne. Il faut vraiment agir sur ces produits non finis, il faut y mettre fin en prenant de nouvelles mesures comme par exemple la taxe carbone aux frontières, qui permettra de soutenir la filière européenne de l'acier, qui fait de gros efforts dans le cadre du l'énergie carbonée circulaire, le captage et le stockage de carbone et même la production de fer à partir de l'hydrogène décarboné.